Propunerea de rezoluție a Parlamentului European transmite un mesaj clar în cadrul Forumului mondial al apei apa este o resursă folosită în comun și ea nu trebuie tratată ca o marfă menită să producă profit pentru o minoritate.

Acesta este principalul mesaj politic pe care îmi doresc să îl transmită Uniunea Europeană la Marsilia. Propunerea de rezoluție abordează și alte aspecte esențiale, iar unul dintre cele mai importante, în viziunea mea, este folosirea apei în agricultură. 70 din apa pe care o folosim din natură este utilizată în activități agricole, iar în unele țări procentul crește la 80 sau chiar la 90. Asigurarea accesului la apă se poate realiza numai dacă se folosesc pe scară mai largă tehnologia și metodele prin care se produce mai multă hrană folosind mai puțină apă, cum ar fi sistemele de irigație eficiente. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară stimularea utilizării acestor tehnici. Trebuie să îi sprijinim pe agricultorii din Uniunea Europeană care recurg la ele și trebuie să încercăm să eliminăm barierele din calea fermierilor din țările terțe.

Irosim, cu alte cuvinte, foarte multă apă în fiecare punct al lanțului alimentar, de la extracție până la consum. Asigurarea accesului la apă este strâns legată și de alte probleme globale, precum securitatea alimentară. Ca și în privința subiectelor asociate acestui subiect al biodiversității și schimbărilor climatice, avem nevoie de un forum internațional care să se ocupe de această problemă globală.